Herr Präsident! Am Freitag findet der erste Energiegipfel in der Geschichte der Europäischen Union statt, weil die Union in der Tat mit dem Vertrag von Lissabon zum ersten Mal direkt Kompetenzen in diesem Sektor hat.

An diesen Gipfel gab es viele Erwartungen, es gab viele Hoffnungen, dass die strategischen Fragen der Europäischen Union in der Energieversorgung beantwortet werden. Was sind die strategischen Fragen? Ja, Kollege Saryusz Wolski, es ist die Abhängigkeit der EU von Energieimporten. Es ist die enorme Verschwendung von Energie, die nach wie vor herrscht, und es sind die negativen Folgen des derzeitigen Energiesystems auf die Ökosysteme, insbesondere auf die Erdatmosphäre. Wenn ich mir die Schlussfolgerungen des Rates ansehe, dann muss ich allerdings sagen, dass dieser Energiegipfel eine große Enttäuschung wird, weil er keine dieser großen Fragen beantwortet.

Und zwar durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, durch Energieeffizienz, durch den Einsatz der Informationstechnologie, um diese Energien miteinander zu vernetzen.

Also ich glaube, wir brauchen eine technologische Revolution, und dieser Gipfel sollte die richtigen Weichen stellen.